Vrouwen worden gestenigd, jongeren worden opgehangen. Van alle Iraniërs zijn bekeerde christenen, denk ik, wel het meest kwetsbaar. Dit jaar is Ahmadinejad begonnen met een campagne tegen christenen onder het motto we moeten een eind maken aan de ontwikkeling van het christendom in Iran.

Er zijn er inmiddels al meer dan 200 christenen opgepakt.

Laat de EU er zich ook voor inspannen dat én Rusland én China mee gaan doen, want daar zit nog de knoop. Die weigeren mee te werken. Maar het is nu tijd voor actie.